Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Présidente du Conseil, dans dix ans, quand les universitaires écriront leur dernière édition de l'histoire de l'Union européenne, je pense que mars 2013 apparaîtra comme une date charnière.

Nous sommes au carrefour de notre histoire et l'heure est à la décision. Continuons nous à construire une Europe plus efficace, plus responsable et plus protectrice?

Voici le message que nous devons faire passer. Ce choix nous appartient.

Ce sont toujours les mêmes. Les mêmes que nous avons entendus le mois dernier lors des négociations du Conseil. Chers collègues, plus que jamais, l'Europe a besoin d'Europe!

énormément d'Europe. Là aussi, le Parlement doit réfléchir et faire des propositions.

plus que jamais, l'Europe a besoin d'Europe! Parce que notre continent ne sortira pas renforcé de la crise si nous ne sommes pas plus européens. Il nous faut plus de cohérence, plus de politique commune, plus d'investissements communs et plus d'outils communs.

Au niveau du marché commun et des règles, nous avons encore besoin de faire des choses.

Il faut plus de cohérence et il faut agir ensemble avec ceux qui le veulent. Ceux qui ne veulent pas le choisissent.

Dans un monde où tout se tient, je dis que c'est plus que nécessaire. Mes chers collègues, j'entends ceux qui nous accusent de nous servir de notre gloire ou ceux à qui je pense et qui nous disent que nous sommes de doux rêveurs.

C'est vrai que c'est vieux mais notre ambition est unique. Il faut maintenant appliquer la même méthode pour, à l'image des pères fondateurs, pérenniser d'autres succès européens dans le domaine de la recherche, de l'innovation, des emplois. Je crois, alors, que nous continuerons ce qui a été prédit et fait par les pères de l'Europe. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons bien que le budget de l'Union ne résoudra pas tout, voire même pas grand chose. C'est pourquoi, grâce au six pack, au semestre européen, au two pack nous avons travaillé à une plus grande intégration économique et à plus de transparence. Il faut maintenant plus d'harmonisation fiscale et sociale. Si nous ne faisons pas cette proposition et cette avancée, au moment où nous sommes dans la crise, si demain il y a une petite lueur, tout le monde laissera tout tomber.

Il faut aussi être attentif aux rémunérations, prévoir un plafonnement des primes, quand nous voyons ce qui se passe actuellement avec la crise. Parce qu'il faut mettre un frein à des gains artificiels obtenus avec des prises de risque aventureuses que nous payons par la suite. Enfin, c'est pourquoi nous sommes pour l'achèvement du marché unique, grâce à l'acte pour le marché unique II. Nous le faisons parce que nous croyons en la vraie croissance, celle qui crée de vrais emplois et qui provient de l'économie réelle. Chers collègues, les engagements pour le CFP sont à négocier. Nous ne pouvons pas accepter l'idée d'une crise sans fin. C'est pourquoi nous demandons une clause de révision. Nous voulons cette clause pour permettre au Parlement européen qui sortira des urnes en 2014 de débattre avec le Conseil et de faire le point sur nos économies et nos priorités et pour avoir au moins un budget par année parlementaire. Il faut aussi optimiser chaque euro du CFP, veiller à ce qu'il soit bien utilisé. C'est pourquoi il faut plus de flexibilité entre les années et les lignes budgétaires.

ans. C'est pourquoi nous appelons à un système de ressources propres. Chers collègues, cet après midi se tiendra un débat avec la Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Nous connaissons beaucoup de crises, celle de la Syrie ainsi que les autres, mais si nous voulons avoir la capacité d'agir au delà de nos frontières, il nous faut aussi mettre en commun nos moyens au niveau de l'Europe. C'est aussi le sens du CFP de donner à l'Europe les moyens de diffuser son message universel. Notre Parlement, par ses propositions et ses votes, a toujours agi en ce sens et doit agir encore plus fortement dans ce sens là pour montrer la voie au niveau du Conseil.